virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vísinda og tækniráð nefndin hefur fjallað um þetta mál og fengið til sín fulltrúa frá forsætisráðuneyti og gesti í þessu frumvarpi er lagt til að starfsemi vísinda og tækniráðs verði útvíkkuð með þeim hætti að auk þess að taka til umfjöllunar málefni vísinda tækni og nýsköpunar hafi það einnig með höndum umfjöllun um málefni atvinnuþróunar en þetta frumvarp er lagt fram samhliða frumvarpi iðnaðarráðherra um nýsköpunarmiðstöð íslands og frumvarpi viðskiptaráðherra um nýsköpunarsjóð atvinnulífsins sem er tvö hundruð sjötugasta og níunda mál iðnaðarnefnd hefur lagt til að frumvarp til laga um nýsköpunarmiðstöð íslands verði breytt þannig að í stað þess að iðntæknistofnun íslands rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og byggðastofnun sameinist verði það eingöngu tvær fyrstnefndu stofnanirnar sem sameinast því leggur nefndin til breytingar á frumvarpinu verði gerðar þannig að horfið verði frá því að gera breytingar á starfsemi vísinda og tækniráðs og breyta heiti þess nefndin leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með fyrrgreindum breytingum sem lagðar eru fram á sérstöku þingskjali